Monsieur le Président, je voudrais ce soir exprimer ma colère et m'insurger contre le sort qui est réservé aux bateaux de la flotille de la liberté pour Gaza et aux militants pacifistes qui ont eu le courage de monter à bord pour protester contre la violation répétée du droit international que constitue le blocus de Gaza.

Des militants sont traînés devant les tribunaux, des bateaux ont été sabotés. Tout le monde condamne le blocus, mais une fois de plus, on cède aux pressions d'Israël qui menaçait de récidiver ses violences et ses assassinats de l'année dernière. Le gouvernement grec nous dit qu'il a voulu éviter un bain de sang. Où est le droit? Ceux qui soutiennent le peuple palestinien se font insulter, voire traîner devant les tribunaux. En France, près de 400 élus viennent d'être traités nommément de collabos et comparés à ceux qui dénonçaient les Juifs pendant la Deuxième guerre mondiale, parce qu'ils ont soutenu la flotille. C'est insupportable! Il y en a marre de ce deux poids deux mesures! Au nom de quoi Israël peut il continuer à maltraiter, à assassiner le peuple palestinien? Ce n'est pas parce qu'il se proclame État juif qu'il parle au nom de tous les juifs du monde. Les témoignages nous le montrent tous les jours.

je fais partie de ceux qui pensaient qu'elle aurait pu être évitée mais cela ne justifie pas qu'Israël puisse faire n'importe quoi, en toute impunité.